Danke, Frau Kollegin Steinruck! Da gab es gerade eben ein paar Botschaften, was die Europäische Kommission machen soll und was sie unterlassen sollte. Das ist aber nicht der richtige Ansatz. Die Kommission sagt, sie will sich um Arbeitsschutz kümmern, darum kümmern, dass wir Verträge haben, die wirklich menschengerecht sind, dafür sorgen, dass wir gemeinsame Regelungen bekommen, um das zu erfüllen, was Jean Claude Juncker meinte, als er sagte Die Europäische Union braucht ein soziales Profil. Ist das nicht genau der richtige Ansatz, und ist es nicht völlig verkehrt zu sagen Reicht nicht aus, bringt das gar nicht rüber. Einen Kaufhauskatalog brauchen wir nicht. Schwerpunkte brauchen wir.